Señora presidenta, el activo principal en las relaciones internacionales no es la fuerza militar sino la potencia económica. Por ello, la Unión Europea debería ser principal actor estratégico en el conflicto entre Israel y Palestina. Pero Israel viola sistemáticamente las resoluciones de las Naciones Unidas, la Cuarta Convención de Ginebra y el propio Acuerdo de Asociación con la Unión Europea ⸻y cito textualmente⸻, que determina y se basa en el respeto de los principios democráticos y los derechos humanos, constituyendo un elemento esencial del Acuerdo.

Y, si ello fuera poco, nuestro supuesto aliado, los Estados Unidos, nos ignora, dinamitando los acuerdos de Oslo, reconociendo la soberanía israelí sobre los territorios ocupados. Somos irrelevantes, porque no nos respetan y porque nosotros no nos respetamos a nosotros mismos.